ég tala hér fyrir frumvarpi til laga sem þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs stendur að allur en í þessu frumvarpi er lagt til að lög númer tuttugu tvö þúsund og sex vatnalög falli brott við ræddum hér áðan tillögu

sem borin var fram af hæstvirtur iðnaðarráðherra um að gildistöku laganna yrði frestað um eitt ár ef ekkert verður að gert verður þetta illræmda frumvarp að lögum fyrsta nóvember næstkomandi og þarna yrði leikinn millileikur með því að fresta gildistökunni um eitt ár við viljum ganga lengra og nema lögin algjörlega úr gildi ég vek athygli á því að ég hef lesið upp yfirlýsingu formanns samfylkingarinnar sem gefin var hér í þingsal sextánda mars árið tvö þúsund og sex um að hún líti svo á að gera þurfi grundvallarbreytingar á frumvarpinu ég fagna því þetta er skuldbindandi yfirlýsing sem gefin var af hálfu samfylkingarinnar á sínum tíma og við munum fylgjast með því hvort samfylkingin muni standa við þær yfirlýsingar sem fulltrúar hennar gáfu á sínum tíma í umræðu um vatnalögin aðeins örfá orð um þetta frumvarp um er að ræða breytingu á lögum sem voru sett á alþingi árið nítján hundruð tuttugu og þrjú þar var um að ræða umfangsmikinn lagabálk sem menn hafa síðan verið að kroppa í á umliðnum árum í ýmsum frumvörpum sem hafa komið fyrir þingið ég nefni lög um vatnsveitur ég nefni lög um jarðefni frá nítján hundruð níutíu og átta og fleiri lagabálka mætti tína til sögunnar en þetta er grundvallarbálkurinn engu að síður hvað var það sem við sögðum af hálfu stjórnarandstöðunnar við þessa umræðu

staðfest í reglum og lögum frá gamalli tíð að rétturinn til vatnsins væri að uppistöðu til

þetta voru sjónarmið sem menn tókust á um í aðdraganda þess að vatnalögin voru sett nítján hundruð tuttugu og þrjú stjórnarmeirihlutinn hér á þingi

túlkun laganna á þá braut og í þeim lögum eða því frumvarpi sem ríkisstjórnin setti fram væri í reynd verið að laga gömlu vatnalögin að nýjum dómapraxís þetta voru rökin sem voru sett fram af hálfu ríkisstjórnarinnar við andmæltum þessu en við sögðum jafnframt að jafnvel þótt svo hefði verið bæri okkur við endurskoðun laganna að taka mið af þeim viðhorfum sem væru uppi á okkar tíð hver eru þau hvað er það sem almannasamtök í heiminum eru að segja hvað er það sem sameinuðu þjóðirnar eru að segja jú þar er allt á einn veg að styrkja beri

það væri grundvallaratriði hér á landi myndaðist breið samstaða í þjóðfélaginu milli verkalýðssamtaka að því kom kirkjan og rauði krossinn og fjölmörg samtök ég man ekki hversu mörg þau voru það var mjög víðtæk og breið afstaða sem myndaðist um þetta i samfélaginu að það ætti að tryggja vatn sem grundvallareign þjóðarinnar það var þetta sem var grunnstefið í okkar málflutningi af hálfu stjórnarandstöðunnar að endurskoðun vatnalaganna ætti að fela þetta viðhorf í sér að við ættum að styrkja almannaréttinn en ekki eignarréttinn ég er þeirrar skoðunar mjög eindregið að við eigum að taka til endurskoðunar ýmis þau lög sem sett hafa verið á undanförnum árum sem hafa gengið í gagnstæða átt ég tel einhver skaðlegustu lög sem hér hafa verið sett vera lögin um eignarréttinn á verðmætum í jörðu jarðefni ég man nú ekki nákvæmlega hvað þau hétu sem voru sett nítján hundruð níutíu og átta þar sem eignarréttur var

jarðvarma ja nánast alla leið til kína við göngum lengra en jafnvel texasbúar með olíuna í að tryggja einkaeignarréttinn þetta er nokkuð sem við eigum að reyna að snúa til baka ég man eftir því að þegar þessi lög voru til umræðu hér í þinginu fór sá þingflokkur sem ég átti þá aðild að hér upp í elliðaárdalinn og hélt fréttamannafund við borholu sem þar var og við höfðum fundið það út að verðmæti úr þessari borholu reyndist hálfur milljarður á ári ef borholan hefði verið hálfur milljarður í krónum talið ef borholan hefði verið fimm hundruð metrum neðar í dalnum hefði hún verið á einkaeignarlandi og þá hefði það verið einstaklingur sem hefði fengið það í sinn hlut þessi lagasmíð ég held að margir hafi áttað sig á því síðar hversu vitlaust þetta var hversu arfavitlaust þetta var ég tel að við eigum að nota þetta tækifæri núna til þess að taka alla þessa lagasmíð til endurskoðunar við stóðum hér í miklum slag á sínum tíma þegar lög um vatnsveitur voru sett og þá heimtaði ríkisstjórnin

verkalýðshreyfingar ég þekki til þess að b s r b til dæmis beitti sér mjög í því máli að reyna að ná einhverri góðri niðurstöðu þá bentum við á að tvær leiðir mætti fara annars vegar evrópska leiðin þar sem verkalýðshreyfing og almannasamtök hafa lagt áherslu á að tryggja eignarhald samfélagsins

eða að fara mætti amerísku leiðina sem ég er nú ekki eins hliðhollur en þar hafa menn fellt sig við það að auðlindirnar séu einkavæddar en samkvæmt mjög ströngum skilyrðum skilyrðin eru þá iðulega þau að

má ekki taka meiri arð út úr en kveðið er á um í lögum og reglum þarna er talað um að regúlera þessa þjónustu að setja henni skorður með reglugerðarverki þá segja menn ef við höfum þetta nógu hófstillt sækja braskararnir ekki inn í þessa veröld ef þú mátt ekki taka nema eigum við að segja tvö prósent þrjú prósent fjögur prósent út úr greininni niðurstaðan varð sú varðandi lögin um vatnsveitur að farin var eins konar blanda af þessu það voru sett skilyrði um hámarksarð sem mætti taka út og það var líka sett þak á eignarhaldið á vatnsveitunum að það yrði að vera að minnsta kosti að helmingi til í eigu opinberra aðila við í stjórnarandstöðunni mörg hver vorum óhress með þessa niðurstöðu sáum ekki og sjáum ekki enn hvers vegna yfirleitt eigi að vildum þess í stað eins og ég segi tryggja almannaeign mér finnst síðan vera náttúrlega stóra málið að greina á milli reksturs og eignarhalds á auðlindum það er náttúrlega stóra málið í þessu öllu þegar jón ólafsson fer að selja vatnið hérna undan ingólfsfjalli eða hvar það nú er þá finnst mér það grundvallaratriði að tryggt sé að

ég mundi geta sætt mig við að fyrir vatnið yrði greitt lágt gjald þess vegna til að byrja með en þetta finnst mér skipta öllu máli að við tryggjum eignarhaldið hjá almenningi hjá þjóðinni þetta eru framtíðarhagsmunir hitt skiptir ekki eins miklu máli þessu vek ég máls á hér vegna þess að eins og ég kom inn á áðan finnst mér þetta vera grundvallarspurningin sem pólitíkin stendur frammi fyrir ég held að einhver afdrifaríkustu mistök sem hér hafa verið gerð í seinni tíð hafi verið kvótakerfið þegar sjávarútvegurinn og auðlindir til sjávar voru í reynd einkavæddar það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður karl matthíasson sagði hér áðan í umræðunni í dag hinni ágætu umræðu sem björn valur gíslason háttvirtur þingmaður og fulltrúi okkar í vinstri hreyfingunni grænu framboði hafði frumkvæði að en háttvirtur þingmaður karl matthíasson sagði að það væri alveg rétt að það væri áfall fyrir byggðarlag sem treysti á sjávarútveg þegar kvótinn væri dreginn saman

byggðarlög hefðu einnig orðið fyrir miklu áfalli þegar togarinn færi með kvótann úr byggðarlaginu og er hann þar að vísa í hin skaðlegu áhrif sem kvótakerfið hefur haft í sjávarbyggðum á íslandi ég tel að við eigum núna að taka auðlindamálin öll til endurskoðunar öll lög sem lúta að auðlindum þjóðarinnar á að taka til endurskoðunar og þetta á að verða viðfangsefni næstu ára ég tel að hlutirnir séu að gerast núna svo hratt að þjóðin sé núna loksins að vakna upp til vitundar um nauðsyn þess að taka á þessum málum á nýjan leik

að því hér síðastliðið vor að setja hér fram tillögur sem að hans mati áttu að styrkja eignarhald samfélagsins á kvótanum á sjávarauðlegðinni það er alveg rétt sem fram hefur komið hér að það var einmitt sami flokkur sem hefur staðið að ýmsum þeim illu frumvörpum sem ég hef verið að vísa til hér í orkuiðnaðinum en eigum við ekki öll að sameinast um að endurskoða afstöðu okkar

ég held að það sé að verða vitundarvakning í þjóðfélaginu og þá held ég að allir stjórnmálaflokkar þurfi að endurskoða afstöðu sína og menn þurfa þá að sjálfsögðu að spyrja með hverjum þeir eiga samleið þegar tekið er á þessum málum lauk á fyrri sp